Predsednik, hvala za besedo. Spoštovani gosti, kolegice in kolegi. Po mnenju poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke se je obravnavni zakon nerazumno velikokrat noveliral, dopolnjeval in spreminjal. Po sprejetju prvotnega zakona se je začel rudnik postopno zapirati že leta dva tisoč. Zapiranje pa je potekalo v več fazah. Doslej veljavni rok za izvedbo zapiralnih del je do enaintridesetega dvanajstega dva tisoč osemnajst, višina neporabljenih sredstev pa znaša nekaj več kot tri milijone evrov. S predlaganim zakonom se podaljšuje rok za zaključek zapiralnih del na konec leta dva tisoč dvajset. V predlaganem obdobju podaljšanja naj bi družba dokončala postopke za popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del ter postopek likvidacije. Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke smo predlog zakona sicer podprli že na odboru za infrastrukturo in podprli ga bomo tudi danes, vendar moramo ob tem opozoriti na nekaj pomanjkljivosti. V prvi vrsti se nam zdi sporno, da k predlogu zakona ni predložen zapiralni načrt. Slednje lahko pomeni, da bomo čez dve leti ponovno sedeli skupaj in datum preložili na leto dva tisoč dvaindvajset oziroma kasneje. Pri tem nas močno moti, da ni bilo natančno navedeno, zakaj predvidenih del ni bilo mogoče izpeljati in kdo je za to odgovoren. Opozoril bi še na eno zadevo, ki jo nekoliko bolj poznam. Prihajam iz Posavja, iz Krškega. Gre namreč za primer zapiranja rudnika Senovo, ki je formalno trajalo okoli štirinajst let in je bilo zanj porabljenih štirideset milijonov evrov. Kljub temu pa je po meni znanih podatkih ostalo neporavnanih kar nekaj dolgov oziroma upnikov. Vsekakor pa v poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke pričakujemo oziroma zahtevamo, da vodstvo družbe najkasneje v roku treh mesecev po sprejetju tega zakona Odboru za infrastrukturo predloži podroben pregled načrtovanih del in aktivnosti, ki bodo izvedene z zagotovljenim denarjem. Hvala.